Stiamo facendo tutte le scelte e le azioni necessarie? Probabilmente no, non ancora. E allora dobbiamo spingere molto, sia sul mercato unico digitale, sul pacchetto che è in negoziato, sulle cose che sono state dette qui e anche su molte altre tappe che dobbiamo fare, avendo però una visione come Europa e un progetto molto chiaro. Dobbiamo puntare quindi io dico tre aggettivi, ma implicano molte scelte legislative e non solo su un'Europa connessa, aperta e sicura. Connessa significa sviluppare molto gli investimenti per le infrastrutture e anche per tutte le innovazioni e la ricerca in questo settore. Siamo pronti, col piano di Juncker, ad andare davvero in questa direzione? Siamo pronti, per esempio, per i paesi che fanno investimenti nel digitale a togliere questo dai vincoli del bilancio? Io credo che vada fatto. Connessa significa accessibilità, significa apertura, significa quel mercato unico e un'autorità unica che da molto tempo invochiamo, significa interoperabilità, significa roaming zero, significa molte cose e molte scelte anche concrete.

L'open data, l'open Internet, è per noi un punto di riferimento. Significa accessibilità anche alle categorie svantaggiate e significa anche una governance aperta di Internet e una gestione della rete che tenga conto di tutti, il rafforzamento degli stakeholder e anche della partecipazione degli utenti e dei cittadini. Infine, sicura il tema della privacy che è stato più volte richiamato.